Ich war ganz erstaunt, dass die Kollegin Turunen von Ländern mit gesunden öffentlichen Finanzen spricht, und wollte sie fragen, an welche Länder sie genau denkt. Von den großen Mitgliedstaaten ist es auch nicht Deutschland.